Señora Presidenta, este es un informe triunfalista, pero no puede ocultar la realidad. Bosnia sigue siendo un gran estorbo para la Unión Europea. Se sigue intentando trabajar con un país y una sociedad rotos. Lo peor es que la misma UE es la que ha contribuido a que Bosnia sea un país de pequeños caciques locales se antepuso el sectarismo étnico al respeto de la voluntad ciudadana. En 2014 se pudo rectificar. Los bosnios salieron a la calle pidiendo que se les tratara como ciudadanos, no como cifras, en un censo étnico

El ponente obvia esta realidad y pide que se abandone la idea de un referéndum porque supone un desafío a la cohesión, la soberanía y la integridad del país.

El referéndum es sobre el poder judicial en la República Srpska. La política de ampliación hace tiempo que dejó de ser una herramienta para la transformación. Es una herramienta para que los Estados ajusten cuentas. Europa debe reconsiderar la postura mantenida hasta ahora, reconocer el origen y significado de esas protestas que germinaron la semilla del auténtico cambio político y social del país y respetar la voluntad del pueblo como parte de un inicio de ingreso en la Unión Europea.